Nem biztosított az azonos nemű párok számára a szabad mozgás az Unió területén, mivel a civil státusz kölcsönös elismerése sem adott. A gyűlöletbeszéd, gyűlöletcselekmények elleni európai szintű fellépés sem adott, noha azt az Európa Tanács ajánlása is fontosnak tartja. De a jogszabályi környezet mellett nagyon fontos a tényleges diszkriminációmentesség, olyan elfogadó társadalmi környezetet kell teremtenünk, amely tiszteli a másságot. Európa szerte nagyon sok tennivalónk van ezen a területen, ebben a politikai szereplőknek, a médiának, az oktatásnak nagyon nagy szerepe van.

Magyarország egyrészt büszke lehetne arra, hogy az Unió nyolcadik legkedvezőbb diszkriminációellenes jogszabályi környezetével rendelkezik. Közben azonban azt látjuk, hogy most másodszor történik meg, hogy a rendőrség megpróbálta betiltani a meleg büszkeség napját, a Budapest Pride ot, hogy a Budapest Pride résztvevőit a rendőrségnek kell megvédenie a szélsőséges ellentüntetőkkel szemben, hogy a Euro Gays megrendezését mindenféle módon próbálja ellehetetleníteni a város a vezetése. Tehát azt látjuk, hogy ellentmondó a kép, és a politikai retorika sokszor pontosan ezt erősíti, azokat az attitűdöket, amelyeket nem szeretnénk látni. Sok teendőnk van a Bizottságnak monitoroznia kell a diszkriminációs irányelvek végrehajtását, átültetését, és azt szeretnénk kérni, hogy vizsgálja meg a gyűlöletcselekmények elleni európai uniós szabályozás megvalósítását. A Tanácsnak el kellene fogadnia a horizontális antidiszkriminációs irányelvet, a tagállamoknak pedig sokat kellene tenniük a befogadó környezet megteremtéséért képzéssel, tudatossággal, és szorosabb párbeszéd kellene a civil szervezetekkel.